Traktat o Unii Europejskiej stwarza podstawę prawną do mianowania specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw praw człowieka, ponieważ stanowi Rada może, na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa mianować specjalnego przedstawiciela, któremu powierza się mandat w odniesieniu do poszczególnych spraw politycznych.

Wielokrotnie apelowaliśmy o mianowanie specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw praw człowieka, o czym była mowa w rezolucjach Parlamentu w sprawie rocznych sprawozdań dotyczących praw człowieka na świecie za rok 2009 i 2010 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.